Hvala za besedo. Bom pokazal tole simbolno fotografijo, ki jo je objavil na svojem Facebook pravilu, profilu gospod, Vamberger s Ptuja in ob tem tudi napisal, "Glede na videno in na smrad, ki se širi te dni iz jezera, bo ta simbolna fotografija postala realnost, ki se širi te dni z jezera, bo ta simbolna fotografija postala realnost, če ne bomo zahtevali od vseh akterjev resnega in takojšnjega pristopa k sanaciji in vitalizaciji Ptujskega jezera, je zapisal gospod Mirko Vamberger. Zato ker je dolžnost vseh nas tukaj, da Ptujskemu in tudi vsem ostalim jezerom po Sloveniji in rekam pomagamo oživeti in preživeti, in ker ne bom dovolil, da bi Ptujsko jezero pristalo na smrtni postelji, predlagam, da se v zvezi s problematiko mulja v reki Dravi v tem državnem zboru opravi širša razprava.